2016. Ce sommet sera l'occasion, je l'espère, de mieux répondre aux catastrophes humanitaires, qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, plus de 200 millions de personnes sont touchées par des crises humanitaires. Les besoins financiers sont colossaux.

L'Union européenne a néanmoins un rôle majeur à jouer au niveau international en tant que premier donateur. Elle devra rappeler nos principes d'intervention dans le cadre de l'aide humanitaire et également contribuer à tous les financements pérennes pour répondre aux crises tout en promouvant le renforcement des liens entre aide humanitaire et politique de développement.